Natomiast nie zgadzamy się pewnie co do jednego, czyli co do tego, aby doniesienia prasowe czy oświadczenia złapanych terrorystów mogły być wystarczającym powodem do tego, aby tak poważne ciało jak Parlament Europejski podejmowało

W tym dokumencie i wielokrotnie o tym dzisiaj mówiliśmy była poruszona kwestia dochodzenia w Polsce. Mogę potwierdzić, tak jak pan poseł Wałęsa czy pan poseł Protasiewicz, że dochodzenie w Polsce trwa, jest prowadzone przez prokuraturę apelacyjną w Krakowie, czyli prokuraturę wysokiego szczebla. Śledztwo to może być zakończone już z końcem października, więc bardzo niedługo.

Zarówno prezydent Kwaśniewski, jak i ówczesny premier Miller czy minister spraw wewnętrznych Kalisz działacze europejskiej lewicy zaprzeczają, jakoby takie więzienia istniały w Polsce.